Gospodine predsjedniče, htio bih ipak naglasiti važnost onih organizacija koje su žrtvovale sebe da bi pomogle ljudima koji su mogli umrijeti, koji su mogli poginuti. Nedvojbeno je da su mnoge organizacije nevladinoga društva itekako pomogle najunesrećenijima jer oni koji žele doći u Europu, velika, velika većina, nisu kriminalci nego su jednostavno ljudi koji ne znaju više što će i kako u životu i žele doći u Europu koja im izgleda kao jedna predivna bajka. Ali tu je dodatni problem, problem krijumčarenja i problem dolazaka migranata neće nestati.

Zato naš angažman mora biti trajan oko svega, a poštovanom, dragom austrijskom prijatelju, neću to reći na mojem materinjem jeziku, njemačkom, nego ću mu samo reći da je odgovor na svoju diskusiju dobio noćas na izborima u Nizozemskoj.